Señor Presidente, me dirijo a la Comisión Europea para pedirle que inste al Gobierno de España a parar las prospecciones petrolíferas que se desarrollan o están planteadas en nuestras costas. Ni Canarias, ni Baleares, ni la Comunidad Valenciana pueden permitirse arriesgar su presente o arruinar su futuro. Tan solo pedimos que nos dejen trabajar y vivir con lo nuestro y de lo nuestro. Queremos seguir disfrutando de nuestro sol, nuestras playas, nuestra pesca, nuestros pescadores y del turismo, que tanto ha ayudado a soportar la crisis. Queremos que se potencien las energías renovables —que es lo que no hace el Gobierno de España—. Queremos simplemente —y no pedimos tanto— que nos dejen estar con nuestra economía emprendedora, con nuestra biodiversidad, y que no intenten imponernos una mala copia de unos Emiratos Árabes a los que no aspiramos. No queremos riqueza de presente envenenada con ruina de futuro. Queremos simplemente vivir en paz —no pedimos tanto—, con un medio ambiente saludable y sostenible, con una economía emprendedora y sin que nadie se quiera hacer rico a costa de nuestras vidas en el futuro. Y eso es lo que le pido a la Comisión Europea que inste al Gobierno de España a parar las prospecciones.